Przyczyny katastrofy, mimo upływu prawie czterech lat, nie zostały wyjaśnione. Trwa śledztwo. Władze rosyjskie, mimo wielokrotnych prób i apeli strony polskiej, odmawiają oddania Polsce stanowiących jej własność czarnych skrzynek z zapisami lotu oraz wraku samolotu, a są to kluczowe dowody dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Trudno pojąć, z jakich powodów władze Rosji przetrzymują czarne skrzynki i wrak, choć miały prawie cztery lata na gruntowne ich zbadanie. Uważam, że Unia Europejska powinna stanowczo zażądać, by wrak samolotu i czarne skrzynki zostały niezwłocznie zwrócone Polsce przez władze rosyjskie jako polska własność, a przede wszystkim jako kluczowe dowody dla wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, której przyczyny i okoliczności nadal osnute są tajemnicą.